2 Auch die Fehlerquellen bleiben dieselben Vergabevorschriften werden missachtet, Belege zur Untermauerung der Ausgaben fehlen, und nicht förderfähige Ausgaben werden getätigt und so weiter. Was mich interessiert Mit

Das bedeutet, dass wir von einer Abschöpfungsrate von 19,7 also nicht mal ein Fünftel der Gesamtmittel sprechen. Weiß man, wo dieses Geld liegt, was damit gemacht werden soll, wieso es mehr oder weniger eingefroren ist?